Señora Presidenta, el debate de esta tarde deja claros el apoyo y la apuesta de esta Cámara por una PAC fuerte y comunitaria que haga frente a los retos de la seguridad alimentaria, de la sostenibilidad medioambiental y del empleo en el medio rural.

Necesitamos una dotación financiera suficiente para responder a estos retos y desafíos.